Herr Präsident!

Wir als Europäische Union sollten hier nicht den Fehler machen, den vielleicht frühere Kolonialmächte gemacht haben, sondern wir sollten versuchen, vom Waffenstillstand, der dort herrscht, oder von Nicht Krieg, zu einem echten Frieden zu kommen.

Einen echten Frieden kann es nur geben, wenn es einen inneren Frieden gibt. Deshalb ist natürlich zum einen die Gewährung von Rechten für Mehrheit und Minderheit wichtig.

Ich persönlich halte das Datum schon für wichtig ohne Illusion, dass bis dorthin etwas geschehen kann.

Ich appelliere an die Mehrheit, dies zu erkennen.